Signor Presidente, onorevoli colleghi, in apertura fatemi ringraziare la relatrice Maria Corazza Bildt e la nostra relatrice ombra Christel Schaldemose per il lavoro che è stato fatto. Noi sappiamo che la gestione dei dati, le regole con le quali vengono elaborati, trasferiti, commercializzati e conservati rappresenta una delle sfide più importanti dell'economia digitale. La creazione di uno spazio unico di dati non personali all'interno dell'Unione crea nuove opportunità in termini di occupazione, in particolare per start up e piccole imprese e, al contempo, aumenta la concorrenza nel settore, accrescendo l'offerta finale a beneficio dei consumatori. Inoltre, signor Presidente, un quadro giuridico comune renderà più semplice per le autorità pubbliche esercitare controlli di vigilanza a tutela dei cittadini e rafforzerà la disciplina complessiva a protezione dei dati, affiancandosi al regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che è già in vigore. Ritengo che l'approvazione di questo regolamento rappresenti un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un mercato unico digitale europeo, necessario per competere a livello globale.